virðulegi forseti ef hæstvirtur fjármálaráðherra hefur áhuga á því að þingmenn stjórnarandstöðunnar gegni forustu í þingnefndum af hverju kemur hann því ekki á af hverju horfum við upp á sömu vinnubrögð

rifjum upp eitt dæmi af hverju sagði háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson af sér þingmennsku af því ráðið fyrirgefiði ráðherraembætti í ríkisstjórn steingríms j sigfússonar og jóhönnu sigurðardóttur af hverju var ekkert þingmannafrumvarp eftir ég man best afgreitt nú fyrir jól örfá mál í stjórnartíð jóhönnu og steingríms erum við ekki bara að horfa upp á þann vanda að hér hefur ekkert breyst formenn stjórnarflokkanna eru að beita nákvæmlega sömu tækjum og tólum og fyrirrennarar þeirra í starfi gerðu þetta er eitt stærsta vandamál sem alþingi glímir